Pane předsedající, pane komisaři, předně bych rád poděkoval paní zpravodajce Delvauxové a všem kolegům z výboru JURI, kteří se podíleli na této zprávě. Mě to těší i osobně, protože v mé zemi, v Česku, se tomuto oboru věnuje velké úsilí.

Tato zpráva správně nepřináší legislativní návrhy, ale nastoluje základní otázky, kterými bude třeba se legislativně zabývat. Cílem zprávy je zajistit, aby na jejím základě právní řád mohl i v budoucnosti plnit základní funkci, totiž poskytovat právní jistotu výrobcům a uživatelům.

Podporuji tuto zprávu jako celek, ale v některých bodech, zejména pokud jde o vytvoření zvláštního právního statusu robotů či o základní příjem, podpořím pozměňovací návrhy.